Domnule președinte, după atentatul de la Sankt Petersburg suntem desigur solidari cu cetățenii ruși și mai ales cu familiile victimelor. Solidaritate resimțim și față de miile de oameni care au ieșit pe străzile mai multor orașe din Rusia la sfârșitul lui martie, la începutul lui aprilie, pentru a și arăta dezacordul față de corupția care afectează mai mulți lideri de la Moscova, lideri care se bucură de o impunitate totală, asta pentru că justiția e sub controlul lui Putin. Cetățenii ruși nu sunt orbi, ei au decis să acționeze asumându și toate riscurile, așa cum s a spus, două mii de arestări. Sigur că așa cum preciza Indrek Tarand mai devreme, ceea ce susține Putin, faptul că de pildă copiii sunt plătiți pentru a ieși la manifestație e ridicol. Din păcate, trebuie să vă spun că această retorică a fost folosită și de un guvern din Uniunea Europeană, de guvernul social democrat din România, care a spus același lucru despre protestele recente din București și din alte orașe din țară.